Señora Presidenta, la Comisión de Peticiones a la que pertenezco, en respuesta a numerosas quejas ciudadanas, ha debatido a menudo la mala aplicación en España de la normativa europea en materia hipotecaria y de instrumentos financieros. La falta de protección de los consumidores, escandalosa e incluso delictiva, ha provocado en España un auténtico drama social.

La Directiva del Consejo de 5 de abril de hace veintidós años es contundente sobre las cláusulas abusivas no podemos rescatar bancos si no protegemos a los consumidores que están a su merced. Mientras en países como los Países Bajos se invierte un 32 en vivienda social, en España solo se invierte un 1 de los presupuestos generales del Estado, según datos de Amnistía Internacional.

Tengo, señora Comisaria, tres peticiones primera, que las instituciones comunitarias insten a los Estados miembros a informar de la complejidad de los instrumentos financieros a base de, explícitamente, claridad y transparencia segunda, que el consumidor que no pueda hacer frente a su deuda pueda liquidarla totalmente o en parte con la entrega de la vivienda —hay que exigir la aplicación generalizada de la dación en pago—